frú forseti þessi tillaga er til staðfestingar samnings milli íslands annars vegar og danmerkur og færeyja hins vegar um afmörkun hafsvæðisins milli íslands og færeyja nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fundi ingiríði lúðvíksdóttur frá utanríkisráðuneyti nefndin hafði farið ítarlega yfir stöðu málsins á fundi þrítugasta og fyrsta janúar áður en skrifað var undir samninginn og fengið þá til sín á fund tómas h heiðar og grétar má sigurðsson frá utanríkisráðuneyti með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að staðfesta samning milli ríkisstjórnar íslands annars vegar og ríkisstjórnar konungsríkisins danmerkur og landstjórnar færeyja hins vegar um afmörkun hafsvæðisins milli íslands og færeyja sem gerður var í kaupmannahöfn og reykjavík fyrstu og annan febrúar tvö þúsund og sjö allt frá útfærslu efnahagslögsögunnar í tvö hundruð sjómílur árið nítján hundruð sjötíu og fimm hefur verið ágreiningur um hvar draga ætti miðlínu milli íslands og færeyja með samningi þessum er lokið með formlegum hætti afmörkun efnahagslögsögu íslands gagnvart lögsögu nágrannalandanna en áður hafði verið gengið frá afmörkun efnahagslögsögunnar gagnvart lögsögu jan mayen grænlands og bretlands nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt